Po pierwsze, niepewność co do praw obywateli Unii mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii.

Unia Europejska ma ogromną nadwyżkę w tym handlu. W 2017 roku wynosiła ona ok.

Wydaje się, że choćby z tych trzech powodów należałoby także ze strony Unii dążyć do tego, aby wyjście Wielkiej Brytanii odbywało się jednak na podstawie wynegocjowanej umowy ze zmienioną deklaracją polityczną, w której znajdą się gesty dobrej woli adresowane do Wielkiej Brytanii.